Wir wollen das erweitern und ausdrücklich auch die Christen, die Assyrer und die sonstigen religiösen Minderheiten erwähnen. Deshalb schlagen wir folgende Formulierung vor Verfolgung und Drangsalierung von religiösen Minderheiten wie nichtschiitischen Muslimen, Assyrern und anderen christlichen Gruppen, und dann kommen die Bahai. Das ist unser mündlicher Änderungsantrag, hier ausdrücklich die Assyrer und die Christen und die sonstigen Minderheiten mit zu erwähnen.